Angesichts der gewaltigen Herausforderungen für Umwelt und Natur und für die Ökosysteme auf dem Planeten Erde ist diese Rio Konferenz eine verpasste Chance, das muss man einfach sagen.

Wir hatten noch nie so viele Bürgermeister wie in Rio, noch nie so viele Unternehmensführer.

Sie haben verstanden, dass Wirtschaften nur möglich ist, wenn die Grundlagen des Wirtschaftens existieren.

Die Parlamente müssen sich auch mehr beteiligen, deshalb war es schade, dass wir keine offizielle Delegation hatten.